Herr Präsident! Bis heute führten gänzlich unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Mitgliedstaaten zu Ungerechtigkeiten und auch zu Verantwortungslosigkeit im Straßenverkehr. So konnten Trunkenheit am Steuer oder das Fahren unter Drogeneinfluss nicht in gleichem Maße bei allen Verkehrsteilnehmern in einem Mitgliedstaat geahndet und verfolgt werden. Mit dieser Richtlinie soll sich das nun ändern.

Ich hoffe auch, dass es bei der Abstimmung morgen eine große Mehrheit gibt und damit Sicherheit und Gerechtigkeit im Straßenverkehr siegen sowie dass sich der Rat unter dem neuen Vorsitz endlich dazu durchringen wird und durchsetzen können wird, dass die Korrelationstabellen eingeführt werden, sodass tatsächlich kontrolliert werden kann, ob das umgesetzt wird, was im Europäischen Parlament gemeinsam mit dem Rat beschlossen wurde.